Señor presidente, señor vicepresidente, me gustaría que este aniversario de la firma del Convenio de Estambul por la Unión Europea fuera motivo de celebración, pero me temo que es motivo de denuncia. En marzo, señora Panayotova, el Gobierno búlgaro revocó su decisión de presentar el Convenio de Estambul para su ratificación en plena Presidencia europea.

Según Viktor Orban, la forma de defender a las mujeres es impedir la inmigración en Hungría. Diez Estados miembros aún no han ratificado el Convenio y algunos, como Polonia, llevan años amenazando con revertir esa ratificación. Incluso los países que lo han ratificado, como el mío, España, aún no han incorporado adecuadamente las disposiciones en su legislación nacional, de modo que se haga efectivo. El Convenio de Estambul es la herramienta legal más completa e integrada de que nos hemos dotado para combatir de forma integral la violencia de género contra las niñas, contra las mujeres y también la violencia intrafamiliar, pero hace ya cuatro años que entró en vigor.